On aurait pu penser que la fin du XXe siècle, qui s'est achevé sur la démolition du mur de Berlin, allait nous amener à ne plus jamais revoir la construction d'autres murs dans l'espace européen.

Il y a un énorme projet, élaboré par la Grèce pour essayer de répondre à ses difficultés immenses, qui se traduisent par l'arrivée comme l'a dit notre collègue grec de plus de 300 personnes par jour à ses frontières, par un pays de transit qu'est la Turquie, et il s'agit de citoyens qui ne viennent pas de Turquie mais de beaucoup d'autres pays dans le monde. On aurait pu penser ne plus revoir cela, et ce phénomène s'accompagne en outre d'une situation humanitaire tout à fait indigne et qui porte atteinte aux droits de l'homme que nous sommes sans cesse en train de développer, de protéger, de défendre et de sauvegarder comme étant le bien le plus précieux que l'Union européenne ait

Certes, les réponses sont difficiles, les messages sont complexes.

Le second message cela a été souvent développé ces dernières semaines dans l'espace européen c'est de pousser les feux sur la construction de textes et d'un système d'État de droit qui transmettent cette solidarité des États membres par rapport à la pression que connaît la Grèce à ses frontières. Pousser les feux, cela signifie construire un véritable arsenal de textes qui soient applicables par tous, et ne pas se tromper non plus de débat, comme lorsque dans mon pays, la France, on parle de remonter les frontières intérieures alors qu'il s'agit de protéger les frontières externes et de le faire dans un esprit d'humanisme, il faut bien le rappeler. Enfin, la troisième réponse, Madame la Présidente, ou le troisième message qui est en filigrane dans nos propos, c'est d'avoir la possibilité et la volonté politique de construire un équilibre entre le Nord et le Sud et d'utiliser les aides au développement et les partenariats avec les pays du Sud de façon à ce que les migrants n'aient pas envie de venir dans un eldorado qui n'en